frú forseti gróflega má segja að efni þessarar tillögu sé hið sama og ég mælti hér fyrir rétt áðan það er hún fjallar í reynd um það að leitað er heimildar alþingis til þess að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara sem settur var við tiltekna ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar og staðfesta hana fyrir íslands hönd þetta er ákvörðunin sem auðkennd er með töluheitinu áttatíu og fimm tvö þúsund og ellefu hún fjallar um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn sem er um umhverfismál sömuleiðis tekur hún til þess að inn í samninginn verði felld tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og átta níutíu og átta e b sú fjallar um úrgang en jafnframt felur ákvörðunin í sér niðurfellingu tiltekinna fyrri tilskipunar sem ekki þóttu nægilega fullkomnar til þess að tryggja markmið þeirrar gerðar með þessari aðlögun því hér er auðvitað um að ræða aðlögun að evrópusambandinu í krafti e e s samningsins má segja að séu innmúraðar reglur til þess að draga úr óæskilegum áhrifum

og líka meðhöndlun úrgangs hefur og vernda þannig sem best heilsu manna

passífur tilskipunin kemur svo í stað þriggja eldri tilskipana sem þar með falla úr gildi aðalmarkmið aðildarríkjanna í úrgangsmálum er að sjálfsögðu að lágmarka þau neikvæðu áhrif sem bæði myndun og meðhöndlun úrgangs hefur á umhverfi og heilsu manna en jafnframt er sú kvöð á loft reist að tryggja að úrgangur sé með þeim hætti meðhöndlaður að ekki skapi háska að neinu kviku meginreglan í þessum efnum er regla sem við nauðaþekkjum og er hin svokallaða greiðsluregla hún eins og háttvirtir þingmenn sem hér eru fjölmargir staddir í þessum góða sal kunna upp á sína tíu er að sá borgi sem mengi eða hefur með höndum umsvif sem hugsanlega geta haft óæskileg áhrif á umhverfið í ljósi þess skal sá sem framleiðir úrgang eða sá sem hefur úrgang með einhverjum hætti í sinni vörslu standa straum af þeim kostnaði sem kann að falla til vegna meðhöndlunar úrgangsins þessi tilskipun kallar á það að aðildarríki ráðist í áætlanagerð um það með hvaða hætti þau hyggjast meðhöndla úrgang í þeirri áætlun á að koma fram mat á núverandi stöðu

á að teikna þar upp þær leiðir sem veljast til að bæta umhverfisvæna endurnotkun endurvinnslu endurnýtingu eða förgun úrgangs eftir atvikum sömuleiðis á hún að ná yfir mat á því hvernig áætlanir munu styðja við framkvæmd markmiða og ákvæða tilskipunarinnar þá er sú kvöð öxluð með málinu að gefa út þessar áætlanir gefa út hvernig er stefnt að því að draga úr myndun úrgangs nú er það þannig að hluti af ákvæðum þeirrar tilskipunar sem hér er undir hefur nú þegar verið innleiddur með lagabreytingum á voru landi en til þess að ljúka við innleiðinguna og fullkomna aðlögunina þarf að bera breytingar á lögum númer fimmtíu og fimm tvö þúsund og þrjú en þau lög fjalla einmitt um höfuðefni þessa máls meðhöndlun úrgangs hæstvirtur umhverfisráðherra hefur gert þinginu grein fyrir því í þingmálaáætlun að hún stefnir að því að fullkomna þessa aðlögun með því að leggja fram lagafrumvarp sem svarar þessum kröfum á því þingi sem nú er háð ég legg til virðulegi forseti að nær þessari umræðu sleppir verði tillögunni vísað til